Monsieur le Président, l'Europe de la démocratie et de la transparence vient de subir un sérieux revers. En acceptant la nomination, au poste de commissaire au climat et à l'énergie, de M. Miguel Arias Cañete, dont la famille possède des intérêts directs très importants dans le secteur pétrolier, ce Parlement déshonore ce qui fait le fondement même de la démocratie et qui devrait constituer la grandeur de cette assemblée la défense de l'intérêt général européen. Le respect de la transparence et de l'indépendance ainsi que la lutte contre les conflits d'intérêts et la corruption ne sont pas optionnels dans une démocratie, ils en sont la condition. Ces principes ne devraient jamais être délaissés au nom d'une grande coalition et d'une efficacité aux contours flous et totalement opaques. Aujourd'hui, je rejette donc la Commission présentée par M. Juncker et je le fais en qualité de pro européen. Je veux que cette Europe remplisse sa fonction première, celle de la défense de l'intérêt général européen.